Vielen Dank Herr Präsident! Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dem letzten Redner gerade zugehört habe, will ich noch einmal bekräftigen, wie sehr uns an unseren britischen Freunden liegt, wie intensiv wir in der Zukunft auch mit ihnen zusammenarbeiten wollen, aber Mister Farage, Reden wie die Ihre, auf die können wir weiß Gott verzichten. Und das ist das Schöne an diesem Europa In diesem Europa sind Länder freiwillig in der Europäischen Union zusammen, weil niemand sie gezwungen hat, sondern weil wir gemeinsam wissen, dass wir zusammen stärker sind, dass wir gemeinsam Werte verteidigen können, die uns wichtig sind und die uns zusammengebracht haben, dass die Aufgaben der Welt, die uns herausfordern, so groß sind, dass keiner von uns sie alleine bewältigen kann, aber dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, eine Kraft entwickeln, eine Soft Power die einzigartig europäisch ist, auf den Werten unserer Europäischen Union gegründet, und die uns stark macht und uns auch ermöglicht, diese Zukunft zu bewältigen, die wir für unsere Kinder mit großer Kraft und mit großer Zuversicht angehen wollen. Deshalb möchte ich auf einige der Themen eingehen Die soziale Marktwirtschaft, ein europäisches Alleinstellungsmerkmal, ist eben diese wunderschöne Verbindung von einer kraftvollen Wirtschaft. Aber wir wissen, dass wir alle gemeinsam in dieser kraftvollen Wirtschaft arbeiten, und deshalb muss das Ergebnis dieser kraftvollen Wirtschaft auch zurückgegeben werden an die Menschen.

Deshalb reden wir über die soziale Säule, die gemeinsam vom Rat, vom Europäischen Parlament und von der Kommission verabschiedet worden ist. Das heißt, eine stärkere Unterstützung dafür, dass es richtig ist, an diesen Themen mit aller Ambition, mit aller Zielstrebigkeit zu arbeiten, kann es gar nicht geben. Wir werden nie perfekt sein, aber die Anstrengung besser zu werden, die einzelnen Themen in der sozialen Säule auch tatsächlich mit Kraft anzugehen, das muss unser oberstes Ziel sein. Und wenn das Thema der Nachhaltigkeitsziele, die für uns Leitschnur sind, angesprochen wird, dann sind die Nachhaltigkeitsziele doch in unser aller Interesse. Wir haben doch alle inzwischen verstanden, dass die Uhr tickt, dass die Zeit begrenzt ist, dass unser Planet Hilfe braucht, dass unsere Schöpfung die Lebensgrundlage ist, in der wir unser gesamtes Leben aufbauen, dass dieses in einer klimafreundlichen und in einer nachhaltigen Weise betrachtet werden muss.

Das, was ich eben gesagt habe, impliziert ja, dass wir kraftvolle Veränderungen bei uns zu Hause in der Europäischen Union angehen müssen, aber wir wissen, dass wir genauso parallel Veränderungen auf diesem Globus der großen Player brauchen. Und da kann Europa eine Führungsrolle einnehmen, da muss Europa eine Führungsrolle einnehmen, um diese Veränderung voranzubringen. Es hat im Klimaabkommen von Paris schon einmal einzigartig dieses Bündeln aller Kräfte gegeben.

Auch da brauchen wir einerseits die Kräfte, die in der Lage sein müssen, diese Digitalisierung mit Schwung anzugehen, unsere Wirtschaft voranzubringen, ihr die Möglichkeiten zu geben, andererseits aber auch im Sinne unserer sozialen Marktwirtschaft mit ethischen Rahmen das ganze Thema künstliche Intelligenz undRisiken das ganze Thema Verhalten im Cyberraum mit großer Sorgfalt, Behutsamkeit und mit Maß auch angehen zu können. Und wir müssen in der Cybersicherheit kraftvoller werden als Europäer. Wir wissen, dass es dort viele Risiken gibt, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Seien es Risiken, die für unsere Wirtschaft relevant sind, oder seien es Risiken, die für unsere Gesellschaft relevant sind. Und auch da ist kein Staat von uns allein in der Lage, das zu bewältigen, sondern wir können nur gemeinsam hier die Sicherheit für unser Europa aufbauen, die dieses Europa auch verdient hat. Die Menschen in der Digitalisierung das ist doch die nobelste Aufgabe unserer sozialen Marktwirtschaft, dass wir die Grundprinzipien des Schutzes, nämlich, dass wenn hier jemand arbeitet, er oder sie auch Schutz bekommt in dem Maß, wie gearbeitet wird, und der Art und Weise der Arbeitsbedingungen, bei denen wir jetzt lernen müssen, wie sie in die digitalisierte Welt zu übertragen sind. Das Thema der Clickworker oder der Cloudworker wie können wir dort die Grundprinzipien des Schutzes und der Leistungsfähigkeit umsetzen?

Ich kann nur sagen Herr Meuthen, wenn ich Ihnen zugehört habe, dann bin ich ja geradezu erleichtert, dass ich von Ihnen keine Stimme bekomme. Das ist für mich das absolute Gegenteil von dem, was ich erwarte.